herra forseti ég ætlaði nú að nota minn tíma til annars en að hlaupa eftir yfirlýsingum ráðherra og þingmanna og embættismanna á síðum dagblaða heldur skoða frekar ástandið eins og það blasir við þjóðinni í dag og hvernig hugsanlega væri hægt að grípa til aðgerða þannig að betur horfi þegar fram líða stundir vegna þess að það er nú þannig núna á íslandi að framundan er kaldur vetur eftir góðæri undanfarinna ára er skellur okkar afar mikill þegar saman fer djúp alþjóðleg kreppa og íslenskt banka og fjármálakerfi sem var margfalt stærra en allur þjóðarbúskapurinn við vissum þvert á það sem menn hafa haldið fram hér þá vissum við það að þetta stóra fjármálakerfi hafði boðið upp á hættur en að allt íslenska bankakerfið hryndi í einni svipan með ófyrirsjáanlegum afleiðingum fyrir íslenska þjóð það gat enginn séð fyrir þótt ljóst sé að vandinn eða náðarhöggið hafi komið utan frá þá getum við ekki horft fram hjá þeim vanda sem safnast hefur fyrir hér heima það fjarar allt of hratt undan íslensku efnahagslífi við vitum að það er vandasamt að reka hagkerfi með smáum gjaldmiðli í alþjóðlegum ólgusjó við erum svo sem ekki eina landið sem berst við veikan gjaldmiðil nú um stundir en það hjálpar okkur svo sem ekki í þeim vanda sem hér ríkir það er því grundvallaratriði að koma á gjaldeyrisstöðugleika í landinu og í því verkefni var aðkoma alþjóðagjaldeyrissjóðsins gríðarlega mikilvæg enginn velkist í vafa um að mikill sláttur var á íslenskum athafnamönnum á liðnum árum það á raunar ekki aðeins við um þá öll þjóðin horfði með aðdáun á dugnað þessara manna og útsjónarsemi þetta átti ekki aðeins við á íslandi í gjörvöllum vestrænum heimi var uppgangur svo gríðarlegur að svo virtist sem engum dytti til hugar að þar gæti orðið breyting á að sama skapi er fallið mikið og vonbrigði okkar íslenskrar þjóðar lítillar þjóðar gríðarlega mikið nú eru það auðmjúkir íslendingar sem fara bónleið til erlendra bankastofnana að leita fyrirgreiðslna við töldum áður að færeyjar væru huggulegur viðkomustaður á leið okkar til útlanda en nú hefur þessi góða vinaþjóð sem fyrir fáum árum lenti í gríðarlegum vanda veitt okkur hjálparhönd fyrir það þökkum við öll þetta sýnir svo ekki verður um villst að þetta stutt er milli feigs og ófeigs um leið og við köllum eftir því að allt það verði skoðað sem varð til þess að þessir atburðir urðu verðum við að gæta að því að það verði á grundvelli frumkvæðis og krafts sem við reisum okkar land upp aftur þá þurfum við það lundarfar sem í frumkvöðlum býr herra forseti það er nauðsynlegt að horfa til framtíðar það þarf að móta stefnu um það hvernig við ætlum að byggja upp íslenskt samfélag að nýju en um leið og við gerum það má ekki gleyma þeim fjölskyldum sem munu eiga afar erfitt næstu vikur og mánuði það er nefnilega þannig að venjulegum íslendingum mun blæða núna eldri borgarar sem hafa tapað sparnaði sínum og þeir eru uggandi um sinn hag við horfum upp á gríðarlega háa vexti verðbólgu og kjararýrnun við sjáum framan í ófreskjuna atvinnuleysið sem þegar er farið að koma sér fyrir hér dag eftir dag berast fréttir af uppsögnum í atvinnulífinu það er ekki bara bankakerfið það er allur byggingariðnaðarinn og nú fjölmiðlamarkaðurinn og áfram má telja þessa dagana berast uppsagnarbréfin jólin verða án efa þung fyrir fjölskyldur hér höggið er að koma og það er þungt því lengur sem þessir vextir haldast svona háir því erfiðara verður það fyrir heimilin og öll fyrirtækin í landinu við skulum setja þetta í forgang

og svo skulum við ekki gleyma einu lykilatriði þegar þessi ósköp dundu yfir voru það ekki bara bankarnir sem fundu til tevatnsins öll fyrirtækin í landinu eru undir ekkert heimili gat búið sig undir þessi ósköp í október tvö þúsund og átta þegar allt gekk sinn vanagang voru býsna margir með yfirdráttinn sinn í botni vísað í botni verðtryggðar skuldir gjaldeyrisskuldir og hvað og hvað það var enginn tími til að bregðast við það var enginn tími til þess að gera breytingar á högum okkar höggið kom og fólkið situr uppi með skuldirnar sínar við þessar aðstæður verður til mikill órói og reiði í þjóðfélaginu það er eðlilegt að sú reiði beinist að stjórnvöldum og við því þurfum við að bregðast við verðum að svara kalli þjóðarinnar um skynsamlegar aðgerðir til að bregðast við vandanum þetta er raunveruleikinn sem við þurfum að horfast í augu við grunnurinn er sterkur en til þess að hann verði það áfram má ekki pota um í hann þar skiptir nýsköpun meginmáli í mínum huga við megum ekki hverfa af þeirri braut að hér sé besta menntakerfi í heimi í fremstu röð á grunni hugvits frumkvæðis og þróunar munum við byggja framtíð þjóðarinnar margt af því fólki sem er að missa vinnuna er vel menntað fólk það verður að finna þeim krafti farveg við höfum ekki efni á því að missa þetta fólk út úr landinu við eigum ekki að horfa til baka eða halda því fram að við séum að hverfa aftur í tímann en hvað ætlum við að gera núna hvaða verkefni blasa við okkur núna við skulum varast það að leggja óþarfa fyrir á þjóðina aukin skattheimta gæti hreinlega haft ófyrirséðar afleiðingar á þungan heimilisrekstur það þarf að skera alla þá fitu sem við höfum safnað utan á okkur í góðærinu höfum við leyft okkur svo margt sem við höfum ekki leyfi til að leyfa okkur lengur við skulum bara byrja hérna í þingsalnum við skulum leggja af aðstoðarmenn þingmanna við skulum draga úr aðgerðum ráðherra við skulum athuga hvort það sé hægt að endurskipuleggja stjórnræðið til dæmis með því að sameina ráðuneyti við skulum athuga launakerfi ríkisins við skulum endurskipuleggja utanríkisþjónustuna

við skulum hraða endurskoðun á svokölluðum eftirlaunalögum ef við ætlum að leggja það á þjóðina að borga svo miklar skuldir eigum við að byrja á okkur sjálfum og spara það er nefnilega þannig eins og háttvirtir þingmenn kolbrún halldórsdóttir

í því sambandi vil ég sérstaklega nefna löggjafarsamkunduna hér þennan sal við verðum að efla eftirlit þingsins og að rödd þess sé há og snjöll nú stöndum við í stríði við erlent stórveldi fyrir því munum við íslendingar aldrei gefast upp við gerðum það ekki fyrr á tímum og við munum ekki gera það núna í gegnum alla okkar sögu hefur það skipt meginmáli að hafa í landinu fólk sem hefur mikla og hefur haft mikla framsýni stefnufestu og kjark til að koma þjóðinni upp úr þeim vanda sem að hefur steðjað nú reynir á við verðum að bretta upp ermarnar öll sem eitt við skulum setja þjóðina í forgang því á okkur sjálfum byggjum við upp öflugt og kraftmikið samfélag